Parce que sans aucune action contraignante, nous avons peu de chances d'assister à des changements volontaires pour en finir avec les postures actuelles, qui tolèrent l'existence de telles inégalités dans le monde de l'entreprise. Il ne s'agit pas de mener une guerre des sexes c'est une condition de responsabilité, d'égalité. Avec cette disposition sur les quotas, nous visons un effet d'entraînement, qui permettra véritablement de progresser vers la féminisation des comités exécutifs et des directions. C'est cette position que j'invite les États membres qui y sont encore réticents à rejoindre. Plusieurs exemples illustrent la valeur ajoutée réelle d'une telle mesure pour la santé de l'entreprise elle même.